W ostatnich latach w wyniku działania Unii Europejskiej zlikwidowano wiele miejsc pracy.

Między innymi to Unia Europejska i ta polityka biurokracji przyczyniła się do tak fatalnej polityki.